Przede wszystkim bardzo cieszę się, że podjęliśmy ten temat, ponieważ spory handlowe występowały, występują i występować będą, co do tego nie miejmy żadnych wątpliwości, to jest rzecz zupełnie naturalna.

To poczucie sprawiedliwości może lec u podstawy tego, że co mamy napisane voluntary dobrowolnie, ale dobrowolnie, jeżeli będzie oczekiwanie tam otrzymam sprawiedliwy wyrok.

Potrzebne jest, tak jak tutaj poseł sprawozdawca mówi, zarówno wykształcenie kadr prawniczych, ale myślę, że powinniśmy od samego początku szukać prawników, którzy rozumieją biznes i także ekonomistów, finansistów, którzy rozumieją prawo.